za dopolnitev odgovora, izvolite . hvala lepa . Torej, dolgoročno rešitve oskrbe s pitno vodo v reg- gijonalnem merilu je mogoče reševati kot del usklajenega prostorskega načrtovanja in umeščanja v prostor na nivoju države. S povečanjem črpanja vode iz obstoječih virov, kot so Klariči, pomeni rekonstrukcijo že obstoječega vodovodnega omrežja, ker preprosto omrežje ne zadostuje za bistveno povečan odjem vode, ki bi zadostoval za potrebe obale. Še sedaj dobivamo iz tega vodnega vira devetdeset litrov na sekundo in to je tisto, kar je, kar je lahko. Obstaja gotovo tudi verjetnost nezmožnosti ugoditi zahtevam po enotnem upravljanju takšnega regijskega vodovoda med upravljavci posameznih vodooskrbnih sistemov v regiji. In v ceni voda za obalo. Kot sem že uvodoma povedal, to vodo kupujemo po tržni ceni. Skratka, menimo, da od države moramo dobiti vodni vir, ki bo trajen , varen in količinsko, zadosten. Od, takšno je mnenje tudi vseh štirih, občinskih svetov in županov. Zato prosim za odgovore, kaj menite o državnem lokacijskem načrtu, in časovnico, kdaj je to možno narediti. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod minister, izvolite. Ja, kot sem rekel, zdaj je odvisno za kateri ...